Naravno, sad su i novi izazovi pred ne samo državama članicama nego i ovim državama kandidatkinjama i pristupnicama, poput izazova okoliša, energetske učinkovitosti ili migracija, tako da je važno da u proračunu osiguramo dovoljna sredstva za odgovore i na nove izazove. Istaknuli ste koliko je važno i strateško planiranje koje se sve više unaprjeđuje. Ono s čim se ne slažem je raspodjela sredstava samo po tematskim prioritetima, a ne i po državama članicama. Mislim da je jako važno i dalje imati indikativne iznose po državama, ne članicama, nego kandidatkinjama i pristupnicama, dakle državama korisnicama IPA sredstava.

Zato što u državama u kojima nema dovoljno predloženih projekata i nisu dovoljno jaki kapaciteti, mi moramo pripomoći jačom tehničkom pomoći. Isto tako, moramo administrativno pojačati delegacije da pomognu tim državama da mogu iskoristiti sredstva, a ne da samo međusobno konkuriraju, pa one koje su bolje da više i brže napreduju.